Je vois dans sa disparition quand on repense à ce qu'était l'empire autrichien au début du vingtième siècle un signal qui doit nous alerter. Nos États, nos constructions sont fragiles. Tous ceux qui attisent le nationalisme en faisant croire que c'est la solution de l'avenir devraient voir ce qui est arrivé à certains empires, et non des moindres. Même l'empire romain a, un jour, été emporté dans la tourmente. Ce que nous essayons de construire les uns avec les autres, en nous tournant vers l'avenir, me paraît infiniment plus important que le conservatisme étroit de certains nationalistes.

Prodi disait toujours à ceux qui comparaient la dictature de Bruxelles à la dictature de Moscou J'aimerais que vous me rappeliez votre date d'adhésion à l'Union soviétique.